hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer fjörutíu og sjö tvö þúsund og þrjú um eftirlit með skipum með frumvarpi þessu legg ég til að skipagjöld hækki tilefnið er hækkun verðlags undanfarin ár en skipagjöld hafa ekki fylgt þeirri þróun gagnstætt því sem ég gat um hér áðan varðandi vitagjöldin er hér um verulega hækkun að að við erum að tala um sjötíu og fimm prósent

að þessi gjöld hafa ekki verið hækkuð frá því nánast í upphafi aldar eins og ég segi er verið að tala um sjötíu og fimm prósenta hækkun og er það í samræmi við hækkanir á vísitölu neysluverðs frá nóvember tvö þúsund og tvö þegar frumvarp til laga um eftirlit

að álögð skipagjöld verði á árinu tvö þúsund og tólf fimmtíu og níu milljónir fimmtíu og sjö þúsund fimm hundruð og þrettán gjöld samkvæmt frumvarpinu leggjast jafnt á alla skipaeigendur sem eiga skráð skip á íslandi þetta er talsverð hækkun en hún er til komin vegna þess að menn hafa ekki látið hækkunina fylgja verðlagi á undanförnum árum þess vegna er um umtalsverða hækkun að ræða sem engu að síður ég tel mjög mikilvægt að nái fram að ganga ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað á aðra umræðu og háttvirtrar umhverfis og samgöngunefndar